del Gobierno en España. Y eso sí que es una desgracia, y eso además es el origen de la sospecha. Es el origen de la sospecha que existe y que alarma en Venezuela, y que alarma a todos los demócratas que quieren cambiar Venezuela y quieren que caiga el régimen criminal de Maduro. Porque el régimen criminal de Maduro no se puede perpetuar. No podemos dejar que se perpetúe con unas elecciones que van a ser una farsa, porque no puede haber unas elecciones correctas con Maduro en el poder. Y, sin embargo, aquí se ha organizado, por parte del Gobierno de España y, por desgracia, muchos sospechan que con ayuda del señor Borrell, una farsa para buscar unas elecciones que perpetúen a Maduro, porque con Maduro en el poder no puede haber elecciones libres en Venezuela. Y quien lo pretenda está estafando a Europa, está estafando a los venezolanos y está estafando al mundo.